Ich glaube, wir müssen verschiedene Probleme auseinanderhalten. Als wir die jetzige Finanzielle Vorausschau beschlossen haben, ist das mit einem Versprechen des Rates an uns erreicht worden, nämlich dass es eine Veränderung, ein gibt, und wir uns gemeinsam sehr genau über die Probleme dieses Haushalts verständigen. Die Probleme sind auf zwei Seiten Unser Eigenmittelsystem also woher das Geld für den europäischen Haushalt kommt ist nicht mehr so nicht mehr so zukunftsgerichtet, wie es sein sollte. Wir wollen keine neuen EU Steuern, die die Bürgerinnen und Bürger mehr belasten, sondern wir Grüne wollen ein Eigenmittelsystem, wo wir mehr Umweltsteuern erheben, und eine Finanztransaktionssteuer, was dann bedeutet, dass die jetzigen Zahlungen der Mitgliedstaaten geringer werden! Das ist mir ganz wichtig. Wir rufen also nicht einfach nach EU Steuern, die die Bürger mehr belasten, sondern wir suchen nach einem neuen gerechteren, faireren und umweltfreundlicheren Finanzierungsmodell. Dann ist damals Weiteres versprochen worden, weil man natürlich gemeinsam weiß, dass der jetzige Haushalt zu rigide ist. Wir können innerhalb des Haushalts zu wenig umschichten. Wir haben neue politische Herausforderungen, und der europäische Haushalt ist bisher nicht in der Lage, darauf angemessen zu reagieren. Deswegen kommen ja auch immer die Vorschläge von Rat und Kommission, immer noch etwas Neues finanzieren zu müssen, was der Haushalt nicht hergibt. Aus dieser verfahrenen Situation müssen wir herausfinden, und der Rat hat bisher nicht signalisiert, dass er dazu wirklich willens ist, und das halte ich für ein großes politisches Problem für die Europäische Union, weil wir so unsere Bürgerinnen und Bürger nicht erreichen können. Was wir dagegen schaffen müssen, auch mit dem Lissabon Vertrag Wir wollen mehr in der Energiepolitik gemeinsam tun auf europäischer Ebene, wir wollen stärker gegen den Klimawandel vorgehen, wir wollen mehr für Raumfahrt machen, Tourismus und auch in der Außenpolitik. Wenn wir das aber alles wollen und ernst nehmen, müssen wir unseren europäischen Haushalt dem anpassen. Dazu muss der Rat sich entscheidend bewegen. Das heißt eben nicht einfach nur mehr Geld, sondern es heißt mehr Flexibilität innerhalb des Haushalts, es heißt neue strategische Orientierung, dass die europäische Politik wirklich zukunftsgerichtet wird und wir dann auch das, was wir mit der Strategie EU 2020 erreichen wollen, auch in der Tat finanzieren können. Das können wir im Moment mit dem jetzigen Haushalt nämlich nicht. Deswegen brauchen wir neue strategische Entscheidungen, um die Europäische Union wirklich zukunftsfit zu machen.

Das klagen wir ein.